Señora Presidenta, señora Comisaria, ¿hasta qué punto, con el Séptimo Programa Marco, se han convertido en fortalezas las debilidades detectadas en nuestro sistema de ID? Se requería impulsar la investigación fundamental y se creó, con acierto, el Consejo Europeo de Investigación, que, en un futuro, deberá combinar mejor excelencia y cohesión. Se necesitaban más investigadores y se impulsaron las acciones Marie Curie, que requieren todavía de un esfuerzo mayor. Se buscaba más participación de las PYME y nos hemos acercado, con éxito, a un 15 que podría mejorar con más simplificación. Y se requería más financiación, sobre todo privada, lo que sigue siendo una debilidad, no solo por la crisis, sino porque instrumentos como las JTI son francamente mejorables. Pero, señor Audy, no me cabe duda de que, con las lecciones aprendidas en esta revisión intermedia, saldrá un Programa Marco todavía más excelente.